Pani Przewodnicząca!

Oczywiście bezsporne jest, że wiele innych wymaga jeszcze dalszych intensywnych działań, które nie będą mogły być zrealizowane bez zapewnienia odpowiedniego poziomu dofinansowania.

Uważam, że takie rozwiązanie, szczególnie w czasach kryzysu, mogłoby zarówno w poważny sposób zagrozić stabilności budżetowej państw członkowskich, jak i negatywnie wpłynąć na realizację innych niezmiernie ważnych polityk Unii Europejskiej.